Señor Presidente, señora Comisaria, es evidente que algo falla cuando hoy, en el mes de diciembre, debatimos una prórroga que finaliza en apenas dos meses. Pese a ello, estamos hablando de un Acuerdo que es importante para la Unión Europea y especialmente para España, un Acuerdo que no puede servir de disculpa para reivindicaciones distintas de las estrictamente pesqueras y con cuya prórroga yo estoy de acuerdo a pesar de que el Acuerdo es insatisfactorio en muchos aspectos. Siempre he defendido los acuerdos con terceros países, y mucho más con países de nuestro entorno y tan importantes como es el Reino de Marruecos, y, precisamente por ello, espero que se ratifique la prórroga y que se negocie un nuevo acuerdo equilibrado, justo y beneficioso para todos los firmantes y que permita a nuestra flota seguir faenando. Confío en que llegue este acuerdo y en que, además, sea viable económicamente y no solo garantice la sostenibilidad y la preservación de los recursos, sino que tenga consecuencias positivas desde el punto de vista social y laboral para los firmantes. Ahora bien, también defiendo con contundencia que los acuerdos se deben respetar y cumplir en su integridad y, por eso, con coherencia, cuestioné el acuerdo con Marruecos en el ámbito agrario y lo apoyo decididamente en el pesquero. No tenemos nada contra Marruecos, bien al contrario, pero eso no obsta a que exijamos el respeto a los acuerdos que los ciudadanos a los que representamos merecen. Desde este Parlamento debe llegar un mensaje claro y diáfano a la Comisión para que negocie y negocie bien, sin dilaciones y con transparencia.